W sprawozdaniu mamy do czynienia przede wszystkim z kwestiami dotyczącymi sprawozdawczości uproszczenia tego systemu, dostosowania przepisów sprawozdawczości do pozostałych dyrektyw odpadowych. Ma to wszystko ma służyć zwiększeniu efektywności kontroli. Jest to bardzo ważne, ale zajmuję głos po to, żeby przy tej okazji zwrócić uwagę na inne kwestie, których nie ma w tym sprawozdaniu, ale się z nim wiążą, a więc przede wszystkim rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym a w ramach tego również zwiększenie uprawnień konsumentów.

Wszystko to powoduje, że wzrasta nam liczba, ilość odpadów tym w takim razie też trzeba się zająć, a nie tylko sprawozdawczością, nie tylko kontrolą.